samkvæmt starfsáætlun er gert ráð fyrir þingfundum í þrjá daga í þessari viku og síðan jafn mörgum í þeirri næstu eins og þingmönnum er kunnugt þá varð það niðurstaða þingflokkanna eftir að þing kom saman að loknum alþingiskosningum að efa til þingfunda nú í september með þessu sniði nýtt þing hefst svo þriðjudaginn fyrsta október þá verður fjárlagafrumvarp lagt fram svo sem kveðið er á um í fertugustu og annarri grein stjórnarskrárinnar en í fyrsta sinn mun nú reyna á nýtt ákvæði þingskapa um að samhliða fjárlagafrumvarpi verði lögð fram frumvörp um breytingar á lögum sem útgjöld og tekjur fjárlagafrumvarpsins byggjast á gera má ráð fyrir að þinghaldið nú í september muni litast af pólitískri umræðu ekki síst þeirri sem hæst ber nú á vettvangi dagsins hæstvirtur forsætisráðherra gerir hér á eftir grein fyrir störfum ríkisstjórnarinnar og fara fram umræður í framhaldi af því á fimmtudaginn verða sömuleiðis munnlegar umræður um skýrslu hæstvirts utanríkisráðherra um evrópumál auk hefðbundinna þingmála verða á dagskrá þingsins sérstakar umræður sem þingmenn hafa óskað eftir óundirbúnar fyrirspurnir til ráðherra og umræður um störf þingsins auk annarra hefðbundinna þingstarfa